Señor Presidente, este debate es muy necesario, dados los recientes y graves sucesos que están afectando a la libertad religiosa e incluso a la vida de los cristianos. Me refiero, en particular, a lo sucedido principalmente en Pakistán, Iraq, Nigeria y Egipto. El artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos recoge con gran amplitud la que llama libertad religiosa o libertad de religión.

Incluso vemos ahora que la profesión del cristianismo puede costar la vida. La Unión Europea, señora Ashton, debe defender enérgicamente el derecho a la libertad religiosa en general, incorporarlo claramente a su acción exterior y reclamar respeto, libertad y seguridad para el grupo religioso más perseguido ahora en el mundo, la comunidad cristiana. Hay que exigir a todos los Gobiernos concernidos que hagan lo necesario para prevenir estos ataques y, cuando no resulte posible, detener y castigar a los culpables. Señorías, una seña de identidad europea es la libertad, que incluye la libertad religiosa, parte del núcleo esencial, señora Ashton, de los derechos humanos.

Quiero subrayar, además, el papel esencial del cristianismo en la creación de la identidad europea. Sería, por ello, una triste paradoja que la Unión Europea no reclame en el mundo, con la mayor firmeza, la protección de los derechos más básicos de los cristianos y que no les ayude en lo posible. La resolución del Parlamento Europeo recoge fórmulas para una mejor defensa de la libertad religiosa en general y de la de los cristianos en particular. Celebro que el próximo Consejo de Asuntos Exteriores las estudie detenidamente y pediría, y termino, señor Presidente, que el próximo Consejo Europeo del 4 de febrero se pronuncie sobre estos graves sucesos, como por ejemplo hizo, con todo coraje, el Presidente Sarkozy.